Ajutoarele de stat regionale ar trebui să valorifice potențialul de creștere pe piața unică, într un context în care resursele publice sunt limitate. România este direct interesată de noile orientări propuse de Comisie, mai ales că majoritatea regiunilor se vor încadra în categoria A. Astfel, întreprinderile aflate în dificultate fac obiectul schemelor de ajutor de stat, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale. În ultima perioadă, mai multe uzine românești din industria siderurgică sau petrochimică s au confruntat cu dificultăți economice, iar unele dintre ele au ajuns să facă disponibilizări masive. Cred că, în următoarea perioadă de programare financiară, statele membre ar trebui să utilizeze cât mai eficient resursele bugetare. De asemenea, ajutoarele de stat ar trebui orientate către întreprinderile care pot genera creștere economică și contribuie la reducerea șomajului.